Madame la Présidente, mes chers collègues, c'est un ingrédient supplémentaire qui s'ajoute à ce cocktail explosif et qui s'additionne aux autres, notamment l'accord du Mercosur. Il en découlera de terribles conséquences pour nos filières agricoles et halieutiques, pour nos territoires d'outre mer, notamment en ce qui concerne la banane, le sucre et le rhum évidemment, et pour la santé des consommateurs, en général. La Colombie, vous le savez tous, est un poids lourd économique qui ne respecte ni les normes sanitaires, ni les normes environnementales, ni les droits de l'homme, ni les droits de l'enfant, ni le droit du travail. Les syndicalistes y sont assassinés, les cartels de la drogue y prospèrent encore et l'accès à la santé y est très inégalitaire.

Vous développez l'esclavage et la famine dans ces pays tiers, vous ruinez la santé de nos concitoyens et vous détruisez nos filières.

Ces négociations profitent aux multinationales et se font contre les peuples.